Ich habe ganz klar gesagt Die Mitgliedstaaten haben zwei Millionen Soldaten, und für die geben wir in Europa insgesamt ein Drittel dessen aus, was die Amerikaner ausgeben. Dass das keinen Sinn macht, liegt auf der Hand. Pooling and sharing macht ja auch das Vereinigte Königreich sehr fröhlich mit den Franzosen bei strategischen Transporten, bei Nukleartests, bei Flugzeugträgern. Ich glaube, dass diese Debatte eine wichtige ist, und ich danke dem Kollegen Lisek für seinen guten Bericht.